Die Kunst der Neugestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik ist es, den vielfältigen Strukturen der europäischen Landwirtschaft Rechnung zu tragen und auch gerecht zu werden. Die ländliche Entwicklung ist in vielen Ländern das grüne Herzstück der Landwirtschaft und des gesamten ländlichen Raums.

Eine der Kernforderungen in diesem Zusammenhang ist aber die Anrechnung der Programme für das Greening damit es keine Einstiegshürde für das Agrar Umweltprogramm und Biobetriebe oder Natura 2000 Betriebe gibt. Die Agrar Umweltprogramme gehen im Bereich Umwelt viel weiter als die drei Greening Vorschläge. Die Anrechenbarkeit von Agrar Umweltprogrammen und Bioprogrammen für das Greening wären eine Verwaltungsvereinfachung und würden Benachteiligungen jener Betriebe vermeiden, die sich bisher freiwillig für Mehrleistungen entschieden haben. Der Begriff Doppelzahlungen ist in diesem Zusammenhang mehr als irreführend.

Einen weiteren wichtigen Bereich stellt die Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete dar.

Modellrechnungen zeigen, dass die neuen Kriterien massive Auswirkungen auf die Einteilung der Gebiete hätten.

Im Rahmen der Diversifizierungen konnten sehr erfolgreiche touristische Projekte wie etwa Urlaub auf dem Bauernhof oder soziale Projekte wie sozialer Bauernhof weiter ausgebaut werden. Kooperationen, regionale Kreisläufe und nachhaltige Investitionen bilden weitere Schwerpunkte und somit auch wichtige Bereiche der ländlichen Entwicklung. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit sehr viel Negatives über und Kritik an der Agrarpolitik hören und lesen können. Als Verhandlerin der Europäischen Volkspartei kann ich sagen Wir nehmen dies sehr ernst. Verbessern wir gemeinsam diese Agrarpolitik, aber vergessen wir vor allem nicht die Bäuerinnen und Bauern, denn sie müssen unser Land bewirtschaften und für uns die Lebensmittel zur Verfügung stellen!